Señora presidenta, señor comisario, hoy es un buen día para recordar algo muy sencillo que los derechos humanos son los derechos de los seres humanos y que la mitad de los seres humanos en el mundo son mujeres. Hoy es un buen día para recordar que muchas mujeres, como en Arabia Saudí, reclamaron un derecho, como el de conducir, y que están ahora en la cárcel. Hoy es un buen día para recordar la represión que sufren las mujeres iraníes que se han atrevido a quitarse el velo en público o para recordar a la egipcia Amal Fathy, arrestada por las autoridades de su país por hablar del acoso sexual en Facebook. Hoy podemos recordar que la mutilación genital femenina sigue afectando a 30 países y a más de 200 millones de mujeres y niñas. O recordar que en El Salvador el aborto se castiga en todos los casos y que hay mujeres en prisión, incluso por abortos espontáneos. Recordemos todo esto hoy y cada día, porque es nuestra función llevar esperanza y garantizar los derechos a todas las mujeres en el mundo.